Questi documenti e tutta questa discussione risentono profondamente e sono un grave esempio di linguaggio islamicamente corretto. C'è un'autocensura inammissibile da parte del Consiglio, della Commissione e anche di questo Parlamento. Devo dare atto all'iniziativa del Presidente che è molto opportuna, dei colloqui e delle riflessioni che sono state fatte alle quali alcuni di noi hanno partecipato con vivo interesse. Ma al di là di questo mi pare che si cerchi di sfuggire al cuore del problema. Forse non tutte le moschee predicano l'antisemitismo, forse non tutti i siti islamici e islamisti predicano antisemitismo, forse non tutti gli atti di violenza che vengono compiuti sono di origine islamica, ma moltissimi di essi lo sono. È assolutamente assurdo e anche demenziale nascondersi dietro il dito di una realtà che è sotto i nostri occhi.

Credo sia necessario difendere il diritto in maniera molto più seria di questi documenti estremamente superficiali e generici, perché fa parte della nostra identità culturale.